Am participat cu mult interes la această dezbatere de dimineață privind concluziile Consiliului și doresc să vă spun că da, este clar, avem nevoie de stabilitate fiscală, dar avem nevoie și de creștere. Or, pentru creștere avem nevoie de un plan concret de investiții, să găsim sursele, să le identificăm, precum și sectoarele care au potențial de creștere și de ocupare.

Și îmi pun problema de ce, dacă există surse prin acea directivă a economisirii despre care vorbit domnul Barroso, de ce această directivă este încă blocată în interiorul Consiliului și de ce, dacă vorbim de creștere, de ocupare și de politici sociale, directiva privind concediul de maternitate este încă blocată în cadrul Consiliului? Și doresc să mai subliniez faptul că sper ca, în septembrie, România și Bulgaria să adere la Schengen.